Chýba tam tá pointa a celá tá rezolúcia je v podstate len zrkadlom bezzubosti a slabosti súčasnej Európskej únie. Treba jasne povedať, že za situáciu vo Venezuele môže takisto ako v Iraku, v Iráne, v Sýrii, V Líbyi agresívna zahraničná politika Spojených štátov amerických. Ich tajné služby a armáda, ktoré rozdúchavajú konflikty po celom svete, rozvracajú suverénne národné štáty, ktoré doposiaľ fungovali bez väčších problémov, kvôli rope, kvôli peniazom, kvôli nerastnému bohatstvu. Toto sa v tej správe, v tom návrhu rezolúcie bohužiaľ vôbec nespomína ani jedným slovíčkom a z tohto pohľadu je tá rezolúcia naozaj veľmi slabá.